Monsieur le Président, s'il est vrai que la politique européenne des visas ne peut être conçue indépendamment des autres politiques de l'Union et qu'elle conditionne la réalisation d'autres objectifs sectoriels, il ne faut pas minorer son objectif initial le renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Non, il faut pouvoir ouvrir, faciliter l'accès à l'espace de libre circulation, mais en établissant des critères clairs auxquels nous nous tenons.

Nous aurons désormais un article premier, qui établit les critères sur lesquels nous basons l'exemption de visa pour les courts séjours des ressortissants des pays tiers. Avec l'ajout des droits et libertés fondamentaux comme critère clé, nous envoyons aussi un message fort sur les valeurs européennes dans nos relations extérieures. Par ailleurs, la dernière modification de ce même règlement nous a dotés d'un mécanisme de suspension.

Il suffira que les États membres en fassent un usage responsable pour que l'exemption de visa pour les ressortissants de certains pays ne menace pas la sécurité dans l'Union européenne. Pour finir, la réciprocité fait partie de ces critères auxquels il faut prêter une attention particulière.